Herr Präsident, Frau Kommissarin, Ratspräsidentschaft!

Trotzdem muss ich uns daran erinnern, dass Klimaschutz eine weltweit gemeinsame Aufgabe ist, und wir müssen auch den Realitäten in dem Sinne ins Auge blicken, dass Europa inzwischen nur mehr für ca. 10 der weltweiten Emissionen verantwortlich ist. Unbestritten ist unsere historische Schuld, weil wir aufgrund der Entwicklung der frühen Industrialisierung hier in Europa und natürlich auch in Amerika